Mevrouw de hoge vertegenwoordiger, er is reden te over om bezorgd te zijn over Bangladesh een overheid die hoe langs zo meer repressief optreedt tegen media, middenveld, mensenrechtenbeschermers en oppositie en anderzijds de uitbraak van religieus geïnspireerd geweld dat aantoont dat een fundamentalistische stroming binnen de islam probeert voet aan de grond te krijgen. Velen hebben het gevoel dat de overheid te weinig doet om geweld te bestraffen en extremisme een halt toe te roepen. Als Bangladesh verder afglijdt en een antwoord zoekt in religieuze retoriek, kan dat dramatische gevolgen hebben. Ik ben het eens met de klemtonen en prioriteiten die u legt.

We zijn de grootste handelspartner en de belangrijkste afnemer van textiel dankzij intensieve samenwerking.

Dat mag niet vanzelfsprekend en onvoorwaardelijk blijven. In de nasleep van de ramp in textielfabriek Rana Plaza hebben we bewezen dat we zaken kunnen doen bewegen.